Herr Präsident!

Denn nach Dublin II muss ein Asylantrag dort behandelt werden, wo die Einreise veranlasst oder nicht verhindert wurde. Ich sehe ein, dass Länder wie Griechenland Probleme haben, mit diesem Verwaltungsaufwand fertig zu werden.